Wir brauchen dringend ein umfassendes Programm, und zwar mit ordentlichen Zahlen! Wenn wir Syriens Nachbarstaaten auffordern, ihre Grenzen offenzuhalten, dann müssen wir erst recht unsere Grenzen öffnen und auch legale Fluchtwege ermöglichen, zum Beispiel durch ein humanitäres Visum. Wie wäre es denn, wenn wir selbst einmal handeln, anstatt immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen? Denn wir können jetzt und hier handeln.

Wir müssen dafür nicht auf ein UN Mandat warten, wir können jetzt konkret etwas tun für die Situation vieler Menschen.